Podstawową wolnością człowieka jest wolność religijna i dobrze, że sprawozdanie dotyczy tej sfery, ale chciałbym, żeby o tym była mowa w sposób jak najbardziej zgodny z prawdą, bez wewnętrznej cenzury. Bez wątpienia najbardziej prześladowaną grupą religijną są chrześcijanie i trzeba to bardzo wyraźnie powiedzieć, lecz nie dlatego, żeby tworzyć jakiś rodzaj niechęci wobec świata muzułmańskiego, tylko dlatego, że jest to prawda. To chrześcijanie są grupą, która doznaje największych prześladowań na tle wyznaniowym. Jeśli nasze sprawozdanie apeluje o to, by nie karać apostazji, by szanować wolność wyznania, by nikt nie doświadczał sankcji karnych z powodu swoich wolności, z powodu wolności religijnej, to trzeba powiedzieć, że sankcje te obowiązują wyłącznie

Mówię o tym dlatego, że bardzo trudno mobilizować opinię publiczną, nie mówiąc prawdy.